Mindenekelőtt az Egyesült Királyságban élő állampolgárok jogainak biztosítása a kölcsönösség alapján, valamint előnyös szabadkereskedelmi megállapodás megkötése. A cél a rendezett megállapodással történő távozás.

Méltányosak vagyunk e akkor, amikor elvárjuk, hogy a kilépés után is elfogadják az Európai Unió Bíróságának joghatóságát? Vajon méltányosak vagyunk e akkor, amikor meg akarjuk tiltani minden előzetes kereskedelmi tárgyalás folytatását harmadik országokkal? Mindezzel én az EU huszonhetek érdekeit képviselem, ugyanis, ha mi büntetni akarjuk a kilépésért a briteket, azért mert egyesek álmát szertefoszlatta az Európai Egyesült Államokról, akkor veszélyes útra tévedünk, mert nem lesz szervezett kilépés, nem lesz megállapodás, ennek pedig mindkét oldal vesztese lesz.